Napriek odlišnostiam v porovnaní s európskou kultúrou, tradíciou a hodnotami však Turecko nie je fundamentalistickou krajinou a náboženstvo je slobodným prejavom každého jednotlivca. Turecku nemožno odoprieť snahu o plnenie kritérií na vstup do Európskej únie, aj keď je samozrejme žiaduce podniknúť intenzívnejšie kroky, ktoré by pomohli urovnaniu sporov medzi cyperskými Turcami a Grékmi, a vyriešenie cyperskej otázky by sa následne mohlo pričiniť tiež o väčšiu stabilitu, prosperitu a bezpečnosť východného Stredomoria a mohlo by do istej miery napomôcť zrýchliť prístupový proces Turecka do Európskej únie.

My sme tu, kolegyne a kolegovia, rovnako kolegovia v Komisii a v Rade, na to, aby sme boli čestní, a ak tvrdíme, že Turecko postupne plní kritériá, potom nehovorme už dopredu o akomsi privilegovanom partnerstve. Alebo Turecku rovno povedzme, že napriek tomu, že splní všetky kritériá, nedosiahne plné členstvo v Európskej únii.